En Lesbos he visto el dolor en las caras de muchos menores no acompañados y de mujeres y niñas víctimas de trata lo he visto en Mineo donde miles de inmigrantes pasan meses esperando una solicitud de asilo que nunca llega —como esa joven madre con su bebé Milagro, al que llamó así porque había sobrevivido—. Y lo he visto, señor comisario, en España —en mi región, Andalucía, en Algeciras—, donde he comprobado el esfuerzo que el alcalde y los vecinos llevan a cabo junto a Salvamento Marítimo, las fuerzas de seguridad del Estado y Cruz Roja, quienes trabajan sin descanso para salvar vidas y atender a los inmigrantes que llegan a miles a nuestras costas y a Ceuta y Melilla. Por eso exijo una mayor coordinación y distribución de los fondos europeos, para que puedan ayudar a las autoridades locales y regionales, que son quienes reciben y dan servicio a los inmigrantes. Necesitamos una política común europea, que no deje espacio a las decisiones erráticas de los gobiernos nacionales, que cierran y abren fronteras a su antojo y que pierden de vista el objetivo de combatir a las mafias. Solo cooperando con los países de origen y tránsito podemos frenar la tragedia que me avergüenza como europea. Ni toda África cabe en Europa, como quieren algunos, ni tampoco hay que cerrar las fronteras, como quieren otros las dos afirmaciones son populistas. Y yo no lo soy. Yo tengo corazón, pero también tengo cabeza, y pido voluntad política para resolver el reto migratorio con la responsabilidad que los ciudadanos nos piden. Y yo no quiero darle a los populistas y nacionalistas el martillo de la inmigración, porque con el destrozarán Europa y, sobre todo, sus cimientos y sus valores.